Señor presidente, no hace tanto que la Comisión venía aquí a decirnos que con sus nuevos acuerdos de libre comercio se garantizaría que nuestro modelo social, el modelo social europeo, se aplicaría también a nuestros socios comerciales. No hay prueba más palpable de este engaño que el hecho de que tras el Acuerdo de Libre Comercio Corea del Sur siga sin ratificar las convenciones fundamentales de la OIT y persiga masivamente a los sindicalistas que se oponen al desmantelamiento de la negociación colectiva y los derechos de afiliación sindical.

Por qué, pregunto, con estas condiciones se sigue colaborando con el desmantelamiento de los derechos laborales, con la situación que se está produciendo en Corea del Sur. Cómo creer, por lo tanto, que otras declaraciones sociales como las que añadieron al CETA no son más que papel mojado. Con lo sucedido en Corea del Sur queda claro que el libre comercio es sinónimo de dumping social. Los acuerdos en vigor deben suspenderse hasta que no se cumplan los derechos fundamentales.